Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wünschen uns Kenia als einen stabilen und wirtschaftlich prosperierenden Staat. Ich hoffe, dass das nicht nur ist. Ich denke, wir haben allen Anlass, im Rahmen unserer Zusammenarbeit unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sich in Kenia die Stabilität politisch und wirtschaftlich verbessert. Dazu haben wir auch die Wahlbeobachtung entsandt, und wir haben für Kenia keine speziellen Regeln eingeführt, sondern wenden die Regeln an, die wir überall anwenden.

von verschiedenen politischen Seiten in Kenia kritisiert wird. Das erinnert mich fast an die Art und Weise, wie der amtierende Vizepräsident eine Kollegin hier in Polen herabsetzt. Das ist auch eine unwürdige Art, und ich hoffe, dass es die letzte Sitzungsleitung unter diesem Vizepräsidenten ist.